Voorzitter, het Commissievoorstel voor technische controle van motorvoertuigen is het zoveelste voorbeeld van volstrekt doorgeschoten regeldwang en bemoeizucht met zaken waarmee de EU zich helemaal niet mee zou moeten bezighouden. In Nederland hebben we een prima systeem voor de periodieke technische controle.

De EU moet de zeggenschap over technische controle volledig aan de lidstaten laten.